Ön azt mondja, hogy új alapokra kell helyezni vagy bizonyos értelemben változtatni kell, új fejezetet kell nyitni a Törökországgal való tárgyalásokon. Egy két órával ezelőtt itt, ebben a teremben vitatkoztunk arról, hogy Lengyelországban milyen jogsértések vannak, és ugyanezt tudom mondani a saját hazám, Magyarország esetében is. Az Ön véleménye szerint lehet e kétféle standard szerint eljárni, azaz Törökországnak világosan üzenünk, de az Európai Unión belülre nem.